În ultimii 30 de ani, Uniunea a suferit un proces de destructurare a industriei europene. Alergând după profituri mari, marile întreprinderi europene și au delocalizat activitatea de producție în terțe țări, unde forța de muncă și materiile prime erau mai ieftine. Astăzi, majoritatea produselor de larg consum utilizate de cetățenii europeni sunt importate din terțe țări aflate în curs de dezvoltare. Diferența dintre prețul de desfacere pe piața internă și costul mic de producție din aceste țări asigură profituri uriașe unui număr mic de antreprenori, în dauna pierderii a milioane de locuri de muncă pe teritoriul Uniunii.